le droit à un examen individuel, vous faut il des experts supplémentaires pour conclure que, quand on fait une distribution, dans un camp, d'arrêtés de reconduite à la frontière de manière collective avec les mêmes intitulés, c'est contraire à l'examen individuel des situations?

Vous faut il des preuves supplémentaires, alors que la justice et les tribunaux français ont jugé ce cas, que le gouvernement français fait une utilisation absolument extensive et abusive de la menace à l'ordre public? Si vous avez besoin de magistrats, d'experts, d'ONG, nous pouvons vous en fournir. Mais arrêtez, cessez d'être dans ce déni de réalité, de ne pas assumer vos responsabilités! Ce matin, le débat qui a eu lieu était scandaleux. On a entendu le président du plus grand groupe politique de ce Parlement européen parler, au sujet des Roms, des vols de tracteurs dans sa commune. On a entendu le président de la Commission européenne, M. Barroso, à l'occasion du débat sur les Roms, parler de la nécessaire sécurité des citoyens européens. C'est à dire qu'au plus haut niveau des responsables politiques européens et français on multiplie et on accroît l'amalgame entre Roms, criminalité, prostitution, trafics.

c'est le test du traité de Lisbonne c'est le test de votre utilité. Allez vous être capable de démontrer, dans cette situation, que la Charte des droits fondamentaux est autre chose que du pipeau? C'est à vous, c'est votre responsabilité, c'est maintenant qu'il faut le dire.